Ringrazio l'amico e collega Khan per la domanda. Certo, se non avremo unità, in questo momento, tra quello che accade a Gaza e quello che accade in Cisgiordania, ben difficilmente potremo risederci e far risedere le parti a un tavolo negoziale.